Voorzitter, de Turkse regering is gekomen met het democratisch initiatief om het land democratischer te maken. Voor de Koerden zouden hun culturele rechten verbeterd worden.

Het verbieden van partijen is echter een grote stap achteruit. In een democratische rechtsstaat moet discussie altijd op een democratische manier kunnen plaatsvinden, met ruimte voor alle burgers om hun stem te laten horen. Het verbod op de DTP draagt niet bij aan de kans van slagen van het democratisch initiatief.

Dat kan door de kiesdrempel van 10 procent drastisch naar beneden te halen. Er moet voorkomen worden dat partijen als inzet van een politiek spel verboden kunnen worden. Turkije zal zich daar onmiddellijk en zonder vertraging, met steun van Europa, voor moeten inzetten.